Jutros je gospodin Juncker rekao da Europska komisija nije europska vlada, ali da, kad postoje izazovi i prijetnje, tada nastupamo kao europska vlada.

Konkretno, dolazim iz Hrvatske koja je izvan Schengena.